virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um uppbyggingu á vestfjarðavegi númer sextíu meðflutningsmenn mínir eru háttvirtir þingmenn ásbjörn óttarsson og gunnar bragi sveinsson þannig er mál með vexti að eins og allir vita eru vegamál í vestur barðastrandarsýslu í miklum ólestri á undanförnum árum hefur verið reynt að vinna að þessum málum með því að tryggja fjármuni til verkefnanna á þessum slóðum og sérstaklega að leysa það mikla vandamál sem er vegagerðin úr þorskafirði

þetta á sér allnokkurn aðdraganda og vegagerðin og aðrir aðilar sem hafa að málinu komið hafa mjög lengi verið að velta fyrir sér mögulegum leiðum í þessu sambandi mjög margar leiðir voru skoðaðar meðal annars sú leið að fara yfir þessa frægu hálsa ódrjúgsháls og hjallháls en niðurstaða þeirra sem skoðuðu var sú að þetta væri ekki viðunandi lausn á vandanum sem við værum að reyna að takast á við með uppbyggingu vega á þessu svæði þess vegna var það svo meðal annars að skoðaðir voru aðrir kostir sérstaklega sá kostur að fara með veginn út þorskafjörðinn að vestanverðu og þvera bæði gufufjörð og djúpafjörð og koma að landi við melanes rétt innan við skálanes þessi leið var síðan send í umhverfismat ásamt fleiri kostum skipulagsstofnun féllst ekki á þessa leið sem þó var óskaleið heimamanna og sá úrskurður var síðan kærður til þáverandi umhverfisráðherra jónínu bjartmarz sem kvað upp nýjan úrskurð heimilaði þessa leið sem kölluð er b leið með hins vegar mjög ströngum skilyrðum og í raun og veru gerði þessa leið öðruvísi en upphaflega var lagt af stað með varðandi umhverfismatið þannig var komið til móts við þær aðfinnslur sem höfðu orðið meðal annars með því að gera mun strangari kröfur um umhverfismál en áður var niðurstaða hæstvirtur ráðherra þáverandi var síðan kærð til héraðsdóms og síðan áfram áfrýjað til hæstaréttar sem felldi þann dóm sinn tuttugasta og önnur október tvö þúsund og níu að þetta væri ekki fært þessi leið væri ekki fær og það er athyglisvert að fara yfir efnisatriði þess dóms trausti fannar valsson lektor í lögfræði vann lögfræðilega álitsgerð um þetta mál að beiðni vegagerðarinnar og þar rekur hann niðurstöðu hæstaréttar eins og við tíundum hér í greinargerðinni sem fylgir þessu frumvarpi þar segir trausti fannar í fyrsta lagi staðfestir hæstiréttur þá niðurstöðu héraðsdóms að rannsókn umhverfisráðherra á umferðaröryggi hafi verið fullnægjandi í öðru lagi staðfestir hæstiréttur þá niðurstöðu héraðsdóms að rannsókn á umhverfisáhrifum á gróðursamfélag á landsvæðinu hafi verið fullnægjandi í þriðja lagi staðfestir hæstiréttur þá niðurstöðu héraðsdóms að umhverfisráðherra hefði ekki horft framhjá lagaákvæðum sem tryggja eiga sérstaka vernd hafarnarins í fjórða lagi staðfestir hæstiréttur þá niðurstöðu héraðsdóms að ráðherra hafi tekið fullnægjandi afstöðu til áhrifa framkvæmdarinnar á fornminjar í teigsskógi í fimmta lagi staðfestir hæstiréttur þá niðurstöðu héraðsdóms að ráðherra hafi ekki brotið gegn meðalhófsreglu stjórnsýsluréttar í úrskurði sínum með því að heimila leið b í sjötta lagi staðfestir hæstiréttur þá niðurstöðu héraðsdóms að umhverfisráðherra hafi hvorki brotið gegn andmælarétti stefndu eða að rökstuðningur ráðherra hafi ekki verið fullnægjandi í sjöunda lagi hafnaði hæstiréttur því sem var niðurstaða héraðsdóms að ráðherra hefði ekki rannsakað nægjanlega áhrif sem leiddu af þverun gufufjarðar og djúpafjarðar á strauma í fjörðunum í áttunda og síðasta lagi taldi hæstiréttur að umhverfisráðherra hefði verið óheimilt að lögum að taka tillit til umferðaröryggis við mat á umhverfisáhrifum í úrskurði sínum þetta er sem sagt staðan og nú erum við komin í fullkomið öngstræti við komumst hvorki lönd né strönd varðandi uppbyggingu vegar á þessu svæði þar sem þörfin er þó himinhrópandi og allir hafa í orði kveðnu lýst yfir að ætti að hafa forgang umfram önnur verkefni i vegamálum í landinu hæstvirtur innanríkisráðherra ráðherra samgöngumála gerði það nú síðast fyrir fáeinum vikum síðan þannig að við getum sagt að um þetta sé í raun og veru enginn pólitískur ágreiningur ágreiningurinn liggur hins vegar um það með hvaða hætti eigi að fara í þessa vegagerð og það er bara einfaldlega þannig að það er mat heimamanna að þær leiðir aðrar sem hafa verið nefndar í þessu sambandi gangi ekki upp það sem hefur verið boðið upp á í þessu sambandi er fyrst og fremst þetta að fara með vegina áfram yfir hjallháls og ódrjúgsháls eins og núna er gert og mat heimamanna er einfaldlega það að þetta gangi ekki upp þetta sé ekki fullnægjandi lausn á vegamálum fyrir sunnanverða vestfirði eða vegfarendur sem fara þessa leið

frekar óútfærðum hugmyndum um það að fara til dæmis með jarðgöng undir hjallháls og jafnvel undir gufudalshálsinn líka það vill nú þannig til að þessir kostir voru skoðaðir mjög rækilega af vegagerðinni á sínum tíma og niðurstaða vegagerðarinnar var mjög skýr þetta er auðvitað fær leið en hún kostar bara miklu meiri peninga jafnvel á velmektarárunum treystu menn sér ekki til að fara þessa leið og þess vegna var þessu máli vísað frá í raun og veru eða því var hafnað á kostnaðarlegum grundvelli ég vil ítreka það að niðurstaða hæstvirtur fyrrverandi umhverfisráðherra fól ekki í sér umtalsverða röskun á náttúru þorskafjarðar eða náttúru fjarðanna eins og ég hef þegar rakið auðvitað felur öll vegagerð í sér einhverja röskun það vitum við en hér er bara um að ræða gríðarlega mikla hagsmuni íbúanna á sunnanverðum vestfjörðum sem horfa núna álengdar á endalausar tafir á vegaframkvæmdum á þessum slóðum og meðal annars hugmyndir sem hafa verið uppi um vegaframkvæmdir í framhaldi af þessari vegagerð sem ég hef verið að gera að umtalsefni eru enn þá í óvissu þá er bara spurningin sem eftir stendur vilji menn

það liggur fyrir að það er ekkert svar gagnvart íbúum á sunnanverðum vestfjörðum að segja við skulum fara hálsaleiðina það er heldur ekki svar að segja við skulum fara bara einhvern tíma í blámóðu fjarskans með jarðgangaleiðina það er ekki leið sem er neitt á dagskrá núna í ljósi meiri þrenginga sem við vitum að við búum við ekki síst í vegamálum eins og málin blasa við eru bara þessir tveir kostir til staðar það er annars vegar að fara á leið sem frumvarpið mælir fyrir um eða að aðhafast ekkert í vegamálum í gufudalssveitinni gömlu þar sem þessi vegur á að liggja um þetta er alvara málsins og þess vegna er það svo að það var niðurstaða okkar þremenninganna sem leggjum fram þetta frumvarp að það yrði að höggva á þennan hnút menn yrðu einfaldlega að horfast í augu við

frambærilega kosti sem hægt er að tefla fram til lausnar á þessu máli ég vil taka það fram að á bak við þessar hugmyndir er breiður og mikill stuðningur heimamanna það kom fram í ályktun fjórðungssambands vestfirðinga á síðastliðnu hausti það hefur komið fram í ályktun bæjarstjórnar ísafjarðarbæjar sem ég hygg að hafi verið samhljóða í júlí síðastliðinn sömuleiðis í sveitarstjórn tálknafjarðar bæjarráð vesturbyggðar og bæjarráð bolungarvíkur hafa öll ályktað í þessa veru nú síðast var það núna á föstudaginn var að okkur þingmönnum norðvesturkjördæmis sem áttum heimangengt og gátum heimsótt íbúa í vesturbyggð og tálknafjarðarhreppi var okkur afhent áskorun þúsund íbúa á vestfjörðum þar sem við erum hvött til þess að samþykkja þetta frumvarp sem hér er um ræðir og þannig verði hagsmunir íbúa á sunnanverðum vestfjörðum best tryggðir